virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer tíu tvö þúsund tvö hundruð og fjögur um starfsmenn í hlutastörfum frumvarpinu er ætlað að innleiða með fullnægjandi hætti tilskipun ráðsins níutíu og sjö áttatíu og eitt e b um rammasamninginn um hlutastörf þetta frumvarp er til komið vegna þess að eftirlitsstofnun efta hefur talið þær undanþágur of víðtækar sem lögfestar voru með þriðja og fjórðu málsgrein annarrar greinar laga um starfsmenn í hlutastörfum ákvæðin sem lagt er til að felld verði brott kveða á um undanþágu frá lögunum vegna starfsmanna ríkis og sveitarfélaga sem greitt fá tímavinnukaup og þeirra sem stunda störf á grundvelli grunnnáms námssamninga eða ráðningarsambands sem er liður í þjálfunar aðlögunar eða endurmenntunaráætlun þrátt fyrir breytinguna verður ríki og sveitarfélögum áfram heimilt að ráða til starfa fólk sem á grundvelli hlutlægra ástæðna fær greitt tímavinnukaup enda samræmist slík ráðning ákvæðum kjarasamninga og eftir atvikum öðrum lögum fái starfsmaður í hlutastarfi greitt tímavinnukaup skulu kjör hans borin saman við starfskjör og starfsskilyrði sambærilegs starfsmanns það er starfsmanns í fullu starfi sem fær greitt tímavinnukaup sé enginn sambærilegur starfsmaður í fullu starfi skal samanburðurinn gerður með vísan til viðeigandi kjarasamnings nefndin hefur fjallað um málið en markmið breytinganna er að tryggja fólki í hlutastörfum á tímavinnukaupi þá vernd sem lögunum er ætlað að veita nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir form sigríður ingibjörg ingadóttir lilja rafney magnúsdóttir þuríður backman guðbjartur hannesson og guðmundur steingrímsson fjarverandi voru háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jón gunnarsson og ólína þorvarðardóttir